Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare annualmente la situazione sui diritti fondamentali, puntualmente ci imbattiamo in criticità relative al rispetto di quei valori, come dignità umana, uguaglianza dinanzi alla legge, libertà, il divieto di qualsiasi discriminazione, che dovrebbero essere alla base di ogni società democratica e fondata sul diritto. Anche in questa relazione, per citare alcuni dei temi essenziali trattati, vengono messi in luce fenomeni ben presenti in diversi Stati membri. Parliamo di razzismo, xenofobia, gravi e diffusi atti di violenza nei confronti di donne, migranti e minoranze, attacchi allo Stato di diritto e alla libertà di espressione e dei mezzi di informazione. Parliamo della piaga della corruzione, da sempre una minaccia per l'eguale godimento dei diritti fra cittadini e per le risorse destinate a servizi di pubblica utilità. Già in passato avevo fortemente sostenuto la necessità di istituire un meccanismo europeo di monitoraggio, idoneo a prevenire e contrastare le violazioni dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Avrei accolto con favore una maggiore attenzione al problema dell'aumento della povertà e della deprivazione materiale, che richiederebbe la promozione e l'implementazione di regimi nazionali di reddito minimo, affinché siano assicurate a tutte le persone con reddito insufficiente condizioni di vita dignitose, nonché il miglioramento del livello di inclusione sociale e nel mercato del lavoro, per favorire l'accesso a beni e servizi e una migliore qualità della vita. L'azione politica dell'Unione in campo economico e finanziario dovrebbe infatti privilegiare la tutela dei diritti fondamentali rispetto agli interessi del mercato e alle politiche di austerità, a spese dei cittadini. Il fallimento di questa impostazione è stato evidente e ha prodotto malessere e una richiesta disattesa di maggiore ascolto e partecipazione da parte delle persone, che dovrebbero essere poste al centro delle politiche e delle decisioni dell'Unione europea, su ciò che riguarda il loro benessere, il rispetto dei loro diritti personali, civili, politici, economici e sociali.